Lo scorso aprile, secondo quanto riportato da ONG, è stato il mese più sanguinoso, con l'uccisione di almeno diciotto persone. L'Organizzazione umanitaria, nel rapporto We are not animals to be hunted or sold sostiene che dal 2014 sono aumentati i casi di rapimento e omicidio, costringendo gli albini a vivere costantemente nel terrore.